prav lep pozdrav vsem skupaj. Najprej takoj na začetku moram pohvaliti ministra za finance, ki se trudi prestrukturirati prejeta posojila, s čimer zmanjšuje odhodke za obresti posojil, ampak to je zgolj začetna pohvala, konec koncev ta proračun, ki smo ga dobili pred sebe, bi Slovenska nacionalna stranka naredila boljšega, bolje in bolj transparentnega, predvsem pa ne bi denarja metali za tiste zadeve, kamor denar ne sodi, če vzamemo samo migrante, ki bojo pokasirali oziroma njihove inštitucije in tako naprej okrog osemindvajset milijonov evrov. Razsipništvo se kaže na raznih postavkah proračuna recimo predsednik Republike Slovenije bo dobil skoraj dodatnih tristo šestdeset tisoč evrov, le zakaj? Da se bo naslanjal na raznih ograjah ne samo v Egiptu, ampak tudi kje drugje, generalni sekretariat vlade bo za izvedbo protokolarnih dogodkov dobil skoraj štirinajst milijonov evrov. A ne bi bilo boljše, da bi recimo od teh štirinajst milijonov evrov vsaj štiri milijone evre dali za odkup slovenske premične kulturne dediščine, tam ne dajemo seveda ničesar, recimo za galerijo v Mariboru je predvidenih trideset tisoč evrov, trideset tisoč evrov niti ena slika modernega slovenskega umetnika ni, kaj bojo, mogoče bojo to imeli zato, da bojo lahko kupovali sekret papir in pa brisačke za za v kopalnice, sramota, potem če pogledamo za odkup dediščine dvesto petdeset okrog dvesto petdeset tisoč evrov, aja, aja, a smo Slovenci res tako beden narod da nimamo kulturne dediščine, da bi jo lahko odkupovali in hranili, ne, mi bomo za za izvedbo protokolarnih protokolarnih dogodkov porabili malo manj kot štirinajst milijonov evrov. Povedal sem že, da bo šlo za migrante okrog osemindvajset milijonov evrov, kar je navadna svinjarija, je pa seveda to razdeljeno po raznih postavkah tako, da se ne vidi, od kod in kam, recimo Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov en milijon sto štiriinosemdeset tisoč evrov pa tako naprej, pa ministrstvo za notranje zadeve, skoraj osemsto tisoč na eni postavki, pa en milijon na drugi postavki, pa potem še na raznih drugih ministrstvih, pa na ministrstvu za za zdravje, kjer imajo migranti poseben status in tako naprej, in nanese ogromno denarja, namesto da bi ga dali našim ljudem, bomo dali nekim migrantom, ki bodo popestrili slovenski kulturni prostor, ki nam bojo prinesli atomske fizike, ki nam bodo prinesli najboljše kirurge na svetu, seveda, ki znajo operirati samo z britvijo, pa ne bom povedal, za kaj drugega, ampak za britje določenih bi rekel, delov telesa in obrezovanje določenih delov telesa, mogoče je pa to kakšnemu všeč, ne vem. Statistični urad Republike Slovenije bo za statistično raziskovanje dobil skoraj šeststo tisoč evrov. Zakaj pa? To statistično raziskovanje je bilo oziroma je zgolj registrsko, kar pomeni, da nimamo nobene statistike, Statistični urad ne navaja niti, kje je kdo rojen niti narodnosti niti verske opredeljenosti, ničesar, in pravijo da je Evropa to zahtevala, tudi tukaj lažejo, tudi tukaj laže vlada, kajti Evropa je samo rekla, kaj najmanj mora biti v tem statističnem pregledu, in če pogledamo, kaj vemo o slovenskem slovenskih državljanih in o populaciji v Sloveniji, ne vemo nič. Tisto, kako se pobira te podatke, to je navadna sramota, in tukaj z gospodi smo dajali dodatnih skoraj šeststo tisoč evrov, ne rabijo toliko, še tisto bi jim pobral, kar imajo, kajti tisti podatki so zgolj zbiranje iz raznih občinskih uradov, kar pa lahko naredi en računalniški frik popoldne enkrat, ne rabimo ne vem kakšnih uradov in zbiranja, Finančna uprava Republike Slovenije, FURS, najbolj osovražena institucija v državi, ki tolče po majhnih ljudeh in velike lopove nosi po rokah, noben od ta velikih lopovov, ki so dolžni desetine milijonov FURS-u, ni dobil po glavi še niti enkrat, dobil pa so vsi ta mali, ki so, niso plačali kakšnih petintrideset evrov in so jim blokirali račun, so se jim usedli na premičnino, pobrali so jim hiše stanovanja, avtomobile, ne vem kaj vse, in se tolčejo po prsih, kako so dobri, in zato, da bo še več, da bojo še bolj tolkli po slovenskih ljudeh, bodo dobili več kot osem in pol milijonov evrov. Kakšna država pa smo, slabša smo kot, kot, Hitler ni tega delal, Hitler ni tega delal, je pustil ljudem dihati, pri nas ne pustimo dihati, pri nas je treba dihati na slamico, glih toliko, da bomo preživeli, medtem ko bodo nekateri z milijoni, stotinami milijonov, ki so jih pokradli, živeli krasno, lepo v oazah in se tudi ta trenutek marsikdo senči dol na Mauritiusu pa se čoha po mednožju, če mu, če ga ne čoha katera druga ali pa kakšen drug, ne vem, no. Ministrstvo za finance bo za plačilo prispevka v proračun Evropske unije plačalo malo manj kot šestdeset milijonov evrov, fino, plačujemo levo desno, kaj pa dobimo od Evrope? Prekleto malo. Če že kaj dobimo, ne znamo niti izkoristiti, če pa bi že znali izkoristiti, so pa naši birokrati tako sposobni, da zagotovo preprečijo, da bi kakšna občina kaj pobrala, ker bodo iskali, kje vmes je vejica, da bojo lahko zavrnili vse skupaj, dokler ne bo Evropa rekla, zamudili ste rok, in potem kdo bo kriv? Noben ne bo kriv, ne bo noben kriv, tako kot ni kriv oni, kaj je zamočil, in smo morali plačati devet milijonov zaradi cuker fabrike v Ormožu, kaj se mu je zgodilo? Nič, a mu je kdo kaj pobral? Nič mu ni noben pobral. A je zgubil službo? Ne, ni zgubil službe, nič se ni zgodilo. Če bo en kmet šel ali pa recimo če bo eden šel sendvič pa ga ne bo plačal takrat, ampak čez pet minut bo pa letu od tukaj ven iz parlamenta pa kaznovan bo pa najrajši bi ga kar obesili tamle pred parlamentom, lepo vas prosim. To naj bo proračun. Seveda pa je treba udariti po piskru tam in po glavi tistega, ki kritizira vlado, zato fiskalni svet ne bo dobil nobenih povišanj sredstev, jasno, ker kritizira vlado, nič, to je tisto, palčka, ponk, pa po prstih. Ministrstvo za javno upravo bo dobilo skoraj deset milijonov manj za razvoj širokopasovnih omrežij, saj ne rabimo, saj v Sloveniji ne rabimo izobraževanja, v Sloveniji moramo imeti čim več bedakov, kajti bedake lahko za jajca z nago ritjo vlečeš po črepinjah, pa bodo tiho, pa bodo debel gledal, pa bojo srečni, če jih boš nehal vleči, to se dogaja pri nas. Ministrstvo za infrastrukturo za razvoj avtocestnega in cestnega omrežja tri milijone sto petinosemdeset tisoč evrov manj, kdaj bomo začeli delati tisto avtocesto gor proti Slovenj Gradcu? Že dvajset let se Korošcem obljublja povezava in kaj imamo od tega? Nič, vedno znova in znova novi in novi projekti, na katerih se krasni denarji služijo. Imamo družbo dva TDK za za železnico, za drugi tir, za sedemindvajset kilometrov drugega tira, ker so baje že pokurili štirideset milijonov evrov, in kaj je od tega, nič, nič nimamo, je pa res, da zaenkrat je cena tistega tira eno milijardo štiristo, čez eno leto bo eno milijardo osemsto, čez dve leti bo dve milijardi dvesto in na koncu bo to tri milijarde in pol, noben ne bo kriv, vlada bo šla, prišla bo druga, in fertik. Kdo bo plačeval? Mi vsi. No, mogoče kakšni od vas tlele ne, od te strani, ker mogoče ne boste plačevali, ampak po tej strani vsem pa zagotovo bomo plačevali, ne. Vrhovno sodišče, ja, tudi Vrhovno sodišče bo za sodne postopke dobilo skoraj tri milijone manj. Jaz upam, da bo kakšen od tistih, ki so pokradli denar, na koncu prišel na Vrhovno sodišče pa če ne zaradi drugega, da mu bojo vrhovni sodniki vsaj zaradi tega dali po prstih. Mogoče, čeprav dvomim, kajti v Sloveniji, kot kaže, tisti, ki kradejo na veliko, niso kaznovani, kaznovani so tisti, ki vzamejo en sendvič, pa ne mislim našega bivšega kolega, ampak mislim na tiste ljudi, ki ne morejo preživeti, mislim na ljudi, ki težko shajajo s koncem in s krajem, ki nimajo za preživetje, ki ne morjo živeti s tistim, kar dobijo, in ti ljudje ne bodo dobili praktično nič, bodo pa seveda dobile razne nevladne organizacije, ki delujejo proti Sloveniji, tiste organizacije bodo bogato nagrajene, bogato, tako ali tako dobivajo veliko denarja že iz tujine od raznih Sorosevih skladov pa še od slovenske države, po preračunu bodo dobile še več, pa seveda kakšni, kakšni taki umetniki, ki bodo dojili pse pa mogoče kamele, kaj jaz vem kaj, to se lahko razvije v ene take zanimive sfere, kajti to izgleda je v Sloveniji umetnost. Rebalans proračuna ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje davčnega primeža. Slovenski delavci so v davčnem primežu in ta rebalans ne vsebuje tudi nobenih ukrepov, da bi lahko tisti, ki največ polnijo državni proračun, to so mali obrtniki, ki petinsedemdeset procentov njihovega, njihovega prispevka pride v državni proračun, tega ni nikjer Slovenija tudi ni določila, ukrepov za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema, tukaj flikamo konec s krajem, to je tako kot včasih, ko so bili žnidarji, so bili tisti, ki so flikali stare hlače, krojači so bili tisti, ki so delali nove, in ta proračun mene spominja na eno tako žnidarsko varianto, flika na fliko, ampak na koncu ostaneš petlar, berač postaneš, vaški posebnež, in izgleda, da nekaterim je do tega, da Slovenija postane neka združba vaških posebnežev tukajle noter, ravno tako tudi predlog rebalansa proračuna ne vključuje zadostnih informacij za oceno skladnosti postopnega zniževanja javnega dolga z merili za zniževanje javnega dolga. To je ugotovila tudi Evropska komisija in Evropska komisija se ne strinja s tem našim predlaganim proračunom, ampak ne vem, konec koncev opozicija je imela tudi nekaj ene štiriintrideset predlogov, pa vsi so bili zavrnjeni, kajti nihče naj ne moti spanja vsevišnjega, je rekel enkrat eden in zaradi tega seveda se ne sme sprejeti nobenega predloga, ki ga je pripravila opozicija, je pa res, da tudi znotraj koalicija se slišijo glasove, ki se ne strinjajo s tem proračunom, seveda bojo ti glasovi bodo, ne da bodo utihnjeni, ampak bodo utihnjeni, zato da ne bi motili tistega spanja vsevišnjega, ki sem ga prej omenil, ampak seveda, zadeva je zanimiva, ne, mi smo Evropi vedno dajali ne vem kaj, pa smo dali Grčiji štiristo milijonov evrov, od tega ne bomo videli nikoli ničesar, pa smo dali Portugalski sto šestdeset milijonov evrov, pa tudi tega ne bomo videli navkljub obljubam, in kaj nam je Evropa dala, ko smo imeli žled, nismo dobili ničesar, ko smo imeli tiste grozljive zadeve gor na Gorenjskem, nismo dobili ničesar, nikoli nismo dobili ničesar, nekaj zaradi neumnosti lastne, potem zaradi nesposobnosti, nekaj pa tudi zaradi tega, ker hlapca se ne nagrajuje, hlapec je srečen, da je hlapec, in Slovenija deluje kot hlapec tudi v evropskem prostoru, no, ampak zdaj se je, so se malo zbudili in seveda Evropa pravi, da to ne štima, da ni v redu, bomo videli, kaj bo, videli bomo, kaj bo Evropa storila, konec koncev slovenska vlada že ves čas evropski gnili degenerirani in pijani bruseljski birokraciji leze v rit in dela vse, kar hočejo, in vse, kar želijo, tisto, kar mislijo, mi že naredimo, seveda bomo videli, kaj bo Evropa zdaj rekla, in ravno zaradi tega, da vidimo, kako bo Evropa po glavi udarila neumnosti in bedastoče Slovenije, bomo mi ta predlog proračuna rebalansa podprli. Hvala lepa.